Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, sono trascorsi esattamente sette mesi dal giorno della pubblicazione dell'Agenda europea sull'immigrazione. E su questo approfitto anche per ringraziare il Commissario del lavoro che sta svolgendo. La gestione delle frontiere rientrava tra i quattro pilastri per una migliore gestione del fenomeno migratorio.

Potrà agire autonomamente per prevenire situazioni di crisi e intervenire subito sulle frontiere esterne con un'azione urgente sul campo in aiuto dello Stato membro. Quindi, più Europa.